Certo, è stata riconosciuta la necessità di intensificare gli sforzi globali per affrontare i cambiamenti climatici. Ma, al di là dei programmi, nei fatti il vertice europeo non è riuscito a definire una linea chiara sul sostegno alla decarbonizzazione entro il 2050, obiettivo che non viene nemmeno menzionato ma solo subordinato alla competitività industriale e a quell'oscura specificità degli Stati membri che nasconde, in realtà, la prerogativa sovrana di ciascun Paese di scegliere il proprio mix energetico e dunque, in certi casi, di preservare il ruolo del carbone e delle fonti fossili più inquinanti nell'economia. Secondo alcune ipotesi scientifiche l'uomo si è già estinto sei volte sulla terra e non è difficile crederlo.